Lep, jaz sem zelo vesela, da se obmejne občine trudite, župani oziroma so se, ste se tudi sami trudili, da te šole, javne, obstanejo. Za Osilnico predlog gospoda Tanka, seja na odbora in je ostala ta šola. Kar se pa tiče zasebnih šol na teh obronkih ali kjerkoli drugje, je mreža javnih šol zaščitena v zakonu ZOFVI, šestinosemdeseti ali sedeminosemdeseti člen, kjer piše, da se zasebna šola ne sme ustanoviti tam, kjer bi ogrožala delovanje javnih, javne mreže, tako da nehajte trositi že enkrat s tem, da naj zasebna šola se ne ustanovi tam, ker nimajo profita. Ni res. Ne smejo ustanoviti in zato vsa čast tistim županom in tistim, ki se trudite za podružnične šole. Zdaj pa, kar se pa tiče, bo pa verjetno kolegica povedala: osnovni pa razširjeni program. Tudi ta del si dajte pogledati, no.